Polska deleguje najwięcej pracowników i chociażby dlatego jestem za tą dyrektywą i tym sprawozdaniem, o które proszę, żeby zostało przyjęte bez poprawek, dlatego że przyjęcie tych poprawek wydłuży cała procedurę, a przyjęcie tego dokumentu jest potrzebne od razu. Jednak mówię to nie tylko dlatego, że jestem Polakiem, ale również dlatego, że reprezentuję europejską prawicę. Jutro tak naprawdę będzie test tego, kto tak naprawdę w tej Izbie jest wolnorynkowcem, prawicowcem, a nie nacjonalistą czy ksenofobem, dlatego że tylko ksenofobowie, tylko ktoś, kto ma poglądy ksenofobiczne i nacjonalistyczne, jest w stanie mówić, że ten wolnorynkowy dokument uderza w podstawy europejskie. Ten dokument jest dokładnie taki, jaki powinien być, tzn. jest wolnorynkowy, pozwalający na przepływ ludzi, przepływ usług.

Jutro będziemy mieli test na to, kto ma prawo mówić, że rozumie, czym jest Unia Europejska, a kto nie powinien się tu nigdy znaleźć.